Signora Presidente, onorevoli colleghi, in un momento di crisi come quello attuale è giusto che il completamento del mercato unico digitale e l'agenda europea siano al centro delle iniziative e delle decisioni prese dall'Europa, ma bisogna essere sicuri che a trarre beneficio dal completamento del mercato unico digitale siano soprattutto

Bisogna investire di più sulla formazione dei giovani per far sì che un domani siano pronti a inserirsi in un mercato del lavoro completamente ristrutturato. L'economia digitale cresce sette volte di più dell'economia tradizionale e potrebbe dare una spinta decisiva per uscire dalla crisi.

In Italia moltissime abitazioni non sono ancora raggiunte dalla banda larga, un risultato largamente al di sotto della media europea. È tempo di iniziare a costruire queste reti. La specificità dei singoli Stati membri è giusto sia tutelata. Qual è quindi il piano della Commissione sul lungo termine? Il governo italiano ha più volte dichiarato, anche in occasione del Digital Venice a luglio, che portare a compimento l'iter relativo al pacchetto Connected Continent, e dunque al completamento del mercato unico digitale, è al centro del semestre europeo di Presidenza. Adesso sembrerebbe invece che tutto sia piuttosto in alto mare. Qual è l'opinione della Commissione sull'andamento di tale dossier e qual è il calendario reale? Cosa ne sarà dei passi avanti fatti sulla neutralità della rete, che sono in quel pacchetto? Io credo sia fondamentale non indietreggiare su tale aspetto cruciale per garantire un accesso alla conoscenza libero e uguale per tutti, senza discriminazioni, limitazioni o interferenze.